s Saro veliko časa preživljava skupaj, greva kdaj v hribe, glih včeraj sva bila v, sva šla iz Križne na Planico. drugače pa, zdaj če nadaljujmo bolj iskreno, je pa, zelo zelo rad se ukvarjam z nogometom. Okej, ne, igram nogomet pa na splošno športanje. zdaj sicer glede na pač to koronavirus koronavirus situacijo, se pač, ne igramo toliko veliko nogometa pa tudi ne športamo se prav zelo veliko. kar se tiče nogometa torej, velikokrat igramo, oziroma smo igrali pred koronavirusom, v nedeljah smo vsako nedeljo igrali in nas je bilo tako tudi po štirinajst, šestnajst, osemnajst, kakorkoli že. igral smo pač tam na Godešiču po večin najboljše v bistvu je bilo takrat, ko smo igrali sedem na sedem. tako v bistvu ful različni ljudje, veliko se jih je menjalo, ne vem, Juš, moj prijatelj Juš je organiziral to, jaz mu malo pomagam, malo mu težim, da, da, da se vsakič, ne, da vsakič dejansko gremo igrat. ja, no, s tem mojim prijateljem Jušem midva tudi drugače veliko športava, tudi tenis igrava. pa, pa, pa včasih smo igrali tudi, veliko odbojko na mivki, ke sem jo tudi treniral, torej v srednji šoli pa tudi v osnovni šoli sem treniral odbojko, kar nekaj časa. takrat sem igral za kadete pa starejše dečke in, torej šli smo na nekaj tekmovanj, nič kaj posebnega, v bistvu ne vem, če smo sploh kakšno tekmo zmagali, oziroma zelo malo smo jih zmagal zaradi tega, ker je pač večina, večina mojih soigralcev je bilo, so bili mlajši. oziroma so ravno začeli igrati in smo bili precej slabi, no, tako bom rekel, ja. mislim jaz nisem bil tako slab, ampak, ostali so bili pa tako jaz, jaz, prelagam krivdo na vse ostale. okej, ja, to se pravi, lansko leto sem prvič igral tenis, z Jušem sva veliko igrala tenisa, preigrala tenisa. igrala sva tukaj gor pri Mini hotelu, Okej, okej, ja, igram še, kva, kaj še igram, okej, kar se tiče športa, da tole zaključiva prej. floorball sem velikokrat igral, floorball sem igral v na Podnu v v mali telovadnici, smo igrali s par pač, prijatelji od Juša v bistvu tudi, pa, pa košarko zdaj igram z mojim sošolcem iz srednje šole Samom. to sem se zdaj malo bolj začel učiti pa navduševati nad tem zaradi mogoče, prav zaradi, Luka Dončića, pa, pa Goran Dragića pa takrat, ke so zmagali, evropsko prvenstvo v košarki. Mislim, da dve leti nazaj, torej, kar se tiče tenisa, meni se zdi, da je tenis ful kul šport, predvsem zaradi tega, se pravi, zdi se mi, da je tako malo bolj, za, za privilegirane športe ali pa nekaj bolj, oziroma je vsaj včasih veljal za bolj za privilegirane, in da so ga igrali bolj bogataši ali pa kaj temu podobnega, mogoče zaradi tega prav malo bolj privlačen. tudi, gledal sem recimo, nekaj tekem od Đokovića pa, pa, pa pa Federerja pa Nadala, in pač, to, kar oni delajo, je v bistvu ful fascinantno. torej ja, meni je ful zanimiv šport, ker dejansko, okej, ne rabiš, problem pri nogometu recimo je, se mi zdi, da je, da rabiš nabrati veliko soigralcev, zato pač da ti dejansko lahko greš igrat. in nekako je tenis, za, za tenis se je veliko lažje zmeniti, zaradi tega, ker pač lahko igraš, ena na ena ali pa pač, pare. jaz igram, midva z Jušem igrava torej po navadi, pare. kaj jaz govorim, igrava ena na ena ja, seveda. torej, kar se tiče pa Juša, ja, no, on je moj pač kolega, v bistvu se poznava prek mojega brata, on je štiri leta starejši, in se veliko druživa predvsem zaradi tega, ker obadva zelo uživava v športu. torej spoznala sva se tako oziroma on je, on je igral klavir v bendu z mojim bratom. in v bistvu smo se spoznali na eni izmed žurk, potem pa smo pač, tudi en moj drug prijatelj Krištof je, ga je poznal iz gimnastike, ker je pač on treniral gimnastiko. in smo se pol nekako mi trije začeli več družiti, velikokrat smo pač, se pri njem, ne vem, organizirali manjše zabave. in nekako sva prek tega športa ostala v stikih. torej, ja, torej, meni se zdi, to se, tenis sem najprej začel igrati, v bistvu, mislim, da sem ga prvič šel lansko leto nekje pomlad, v bistvu glih nekje eno leto nazaj. zdi se mi, da ga ni toliko težko igrati zaradi tega, ker, oziroma meni ga ni bilo toliko težko igrati, ker sem imel neko osnovo, ker sem že prej skvoš igral. skvoš sem tudi igral z z Jušem. to je v bistvu tudi neki šport, ke se igra v dvorani, zelo podoben tenisu, to se pravi, isto imaš neki lopar, majčkeno drugačen je, ampak, čisto iskreno ne vem niti, kakšne so točne razlike. igraš pa v bistvu v dvorani, imaš zaprt prostor in žogica se v bistvu lahko enkrat odbije od tal pa odbiti se mora od sprednje stene, to se pravi, oba igralca v bistvu gledata proti sprednji steni in odbijata žogo v to steno. In v bistvu, če, če nasprotniku rata, da, uspe, da da, da, da odbiješ, da se žogica odbije dvakrat, pol pač dobi točko in pol se igra mislim, da do, do enajst ali do enaindvajset, ne vem točno. Midva po navadi igrava z Jušem kar do trideset, ker pač itak nima veze, ne. torej, ja, kar se tiče pa moči, se mi zdi, da predvsem rabiš v neki, mislim, v desni roki rabiš oziroma v tisti roki, kjer imaš načeloma, lopar, ne, tam rabiš veliko moči oziroma vsaj velikokrat po tenisu občutim neko bolečino v teh, vezeh med, no, ja, nad komolcem, no. to se mi zdi. Okej. košarke jaz v bistvu ful nisem rad igral, zelo dolgo časa, pol sem pa nekako začel gledati, NBA sem malo začel gledati oziroma posnetke NBA-ja. začel sem gledati, mislim, da sem en film gledal, ne vem točno, kak je naslov, mislim, da je Couch Carter, in tam v bistvu, ne vem, prikaže neki ta ulični pogled, košarke in to me je v bistvu dosti fasciniralo, ne, kako tiste, tisti šprinti gor pa dol pa, driblanje, to me je v bistvu bolj zanimalo, ena na ena igra, igranje ena na ena, to kar tudi v bistvu zdaj s tem mojem sošolcem Samom, dostikrat igrava, to se pravi ena na ena. on je recimo pač košarko zelo dolgo časa v bistvu treniral, igral je za košarkarski klub, Gorenja vas pa za, loški klub tudi nekaj časa. Ampak, on je v bistvu, nekako je malo počasnejši od mene, ampak ima pa ful boljšo tehniko, ne, in niti ne vem, če sem ga sploh že kdaj zmagal, ampak nekako sva vedno sva tako nekako blizu in, pol na koncu on v bistvu, on v bistvu malo večkrat vrže oziroma veliko manjkrat vrže in veliko večkrat zadene, jaz pa, ne vem, pridem do desetih, dvajsetih priložnosti pa od tega zadenem mogoče trikrat, štirikrat, ne. torej zaradi tega, v tem bi se mogoče še malo izboljšal. kar se tiče pa, tega interesa v košarko pa seveda košarka v košarki, je pa seveda tukaj še, Luka Dončić, ne, ki je pač itak zdaj ratal nekako, v bistvu mislim, da zelo dober oziroma neki zvezdnik NBA-ja, tudi primerljiv z nekimi Le Bron Jamesom, mogoče nekega dne tudi z Michaelom Jordanom, vsaj, če bo šel po, če bo, če se bo njegova forma tako višala, kakor se pač zdaj. torej ja, košarko spremljam recimo, spremljam ekipe, kot so, okej, Lakersi, ke so nekako, ne vem, po navadi imajo najbolj zanimive igralce, veliko, veliko denarja, se mi zdi, da zmečejo za igralce. pa Dallas Mavericksi, ke so pač klub od Luke Dončića. tam je recimo še posebej zanimiv tudi njihov, njihov trener. oziroma ne njihov trener, njihov menedžer, lastnik, ta Mark Cuban. On je, on je pač, jaz sem njega prvič zasledil v oddaji Shark Tank, ke je nekako, za podjetnike oddaja. in to je tudi pač neka ena stvar, ke me dosti zanima, ne vem, nekega dne, da bi imel neko svoje podjetje. ampak ja, on, on je ful zanimivo zaradi tega, ker je uspel, on je milijarder in on je uspel že pri ful mladih letih z neko IT, z nekim IT-podjetjem. in zanimivo je pa tudi recimo, on, on je kupil te Dallas Maverickse in je v bistvu lastnik, ke je zmetal največ denarja za kazni, ker je kritiziral sodnike. in pač to so tudi neke take podrobnosti, ke so, ke so, ke me, ke me mogoče, ke so mi, ke so me mogoče še bolj pritegnile, h košarki. kar se tiče ostalih igralcev mogoče bi še, ne vem, izpostavil, da mi zelo zanimiv Giannis Antetokounmpo, to je neki Grk. pol pa pač, ja, so tudi tisti igralci, ke, ke recimo mečejo točke za tri za, za tri točne, ne vem, iz ne vem, kako se, to se pravi, mislim, da je, trideset, ne vem, čevljev ali kako je že, Ali štirideset čevljev, ne vem točno, koliko, malo na blef govorim. v glavnem mečejo točke za tri, za iz, iz ful daleč in, ti so mi res v bistvu fascinantni. trenutno delam v, sem zaposlen v Islantimu, to je neko podjetje, ke v bistvu razvija aplikacije za javno, javno upravo. trenutno delam na enem projektu za ministrstvo za finance, v bistvu je to največji projekt trenutno v Sloveniji oziroma mogoče celo od koderkoli. da, da pač, to se pravi, delam aplikacijo za, za ministrstvo za finance. tam se, to se pravi ti iz ministrstva za finance, oni pač dejansko morajo, urejati račune, njim se tudi račun, oni v bistvu dajejo denar drugim ministrstvom, drugim, ne vem, okej, recimo občinam in, zato se delajo neki računi, neke odredbe, neka plačila se delajo, in to v bistvu je zelo, zelo zakompliciran, sistem. Ki ga tudi še samo po dveh letih pa še nekaj časa, kakor delam tam, niti ne zastopim prav dobro. v bistvu gre za, sistem plačevanja, pa ne samo to, v bistvu so noter pol še zapisani vrsto nekih, šifrantov, to se pravi, zapisane so na primer, ne vem, vse občine, zapisani so, okraji, regije, Potem pa še, to se pravi, recimo proračun Republike Slovenije. recimo imam enega sodelavca, ke je v bistvu, vsako leto, pomaga naložiti proračun Republike Slovenije, na ministrstvo za finance. V bistvu je pač, če ne bi bilo njega, bi se zelo oziroma bi veliko več časa porabili naši uradniki, za, zato da bi dobili, dejansko sploh lahko uporabljali, sredstva Republike Slovenije, ne. Oziroma ne samo sredstva Republike Slovenije, tudi to, kar dobivajo od Evropske unije. pa tako naprej. torej, ja, tam delam dve leti pa še nekaj časa, to se pravi dve leti in dva meseca in, delam predvsem na, na področju, optimizacije, nekih SQL-stavkov, to se pravi, to je neki programski jezik, in jaz pač optimiziram, zaradi tega ker tukaj je res pač veliko podatkov, vsak dan se naredi vrsto nekih novih računov, pa ne samo pač tukaj, ne gre samo za račune, ampak še za vrsto drugih podatkov, ko se pač porabljajo sredstva. kakšni so plani za raznorazne projekte. dve leti nazaj, ke sem začel delati v v tem, Ikslantimu, mi je bilo v bistvu ful, ful neki nov izziv, ful sem bil živčen, kako bo, pač dejansko ta prehod v industrijo, ker pač sem vedel takrat, to se pravi, to sem, začel sem delati po enem letu in pol študija, prej nisem nikoli programiral oziroma sem programiral v osnovni šoli, v nekem programskem jeziku Logo, ampak to je bilo tako na nekem zelo osnovnem nivoju, to je bilo v pač četrtem razredu in v petem razredu. sem tudi v bistvu neka tekmovanja zmagal v, v, v, v se pravi, tekmovanja v tem programskem jeziku. in nekako takrat, ko sem začel delati, nisem vedel, kako bo zdaj ta prehod, kaj bom dejansko jaz zdaj delal v tem, tem podjetju. ampak se mi zdi, da sem se še kar dobro znašel tudi, ne vem, v med nekimi letnimi intervjuji so me zelo dobro ocenjevali, in v bistvu me ta moj mentor me še kar dosti ceni, in mi daje neke tiste najbolj kompleksne naloge, vsaj na področju oziroma za nekoga, takega, ke sem jaz, to se pravi študent, ke vseeno pač, jaz trenutno delam, to se pravi dvajset ur na teden oziroma povprečno dvajset ur na teden, in, ker pač ne morem, zaradi tega ker zdelujem zraven še, še faks, in nekako mi ne znese, da bi pač cel cel delavnik delal in zato mi pač potem dajo malo bolj, preproste naloge oziroma ne preproste, ampak, manj časovno zahtevne. zaradi tega, ker mi ne morejo dati recimo naloge za osemdeset ur dela oziroma mi ne morejo vedno samo takih nalog dajati, ker so to nekaj projekti, kjer je veliko komunikacije potrebne z, z naročnikom, to se pravi, naročnik je tukaj v tem primeru, v na mojem projektu ministrstvo za finance in oni, in pač ne morem jaz recimo z njimi komunicirati izven delavnika, ne. zato pač moram biti na firmi in dejansko, se dogovarjati z njimi, kako zdaj neke stvari morajo delovati oziroma, kako naj bi delovale. tudi za, za, ne vem, včasih oziroma velikokrat jih prosim tudi za neko pomoč, ker mogoče ne vemo, to se pravi oni recimo prijavijo neko napako in potem jo mi moramo odpraviti, in mogoče, ne vem, oni, ki prijavljajo napako, ni nujno, da dejansko , da dejansko, da, da, da so kakovostno prijavili napako, to se pravi, da so vključili vse informacije, ki so potrebne, za to da jaz dejansko kakovostno rešim oziroma kakovostno in, dosti hitro rešim neko napako. torej, kako sem se odločil za, za, za to fakulteto, na katero hodim. V bistvu sem, v bistvu nisem niti nisem vedel takoj na začetku, kaj si želim delati v življenju, tako da sem malo na blef pa malo tudi na, na mojo zgodovino, to se pravi, kot sem prej že rekel, sem delal, sem v četrtem in petem razredu nekaj zmagal na, na nekih tekmovanjih za, za programiranje, iz programiranja. in iz tega mi nekako pač pol, prišlo, iz tega sem nekako prišel do tega, da bom šel na fakulteto za računalništvo in informatiko. in v bistvu na začetku se mi je zdelo, sem šel bolj s to neko miselnostjo, da, da, ne vem, a bom sploh izdelal to, govorili so pač, da je to zelo težka fakulteta, da je težka, ne vem, fizika, matematika. izkazalo se je pač, da je recimo okej, fizika je bila mogoče majčkeno težja, ampak že pri matematiki se je izkazalo, da je bila bistveno lažja, kot, ne vem, mogoče srednješolska oziroma vsaj meni se ni zdela nekaj, precej težja. dejansko sem pa zdaj prišel do neke te točke, kjer, niti nisem več, mislim se ne zadovoljim več z nekimi povprečnimi ali pa mogoče, kaj šele s podpovprečnimi rezultati, ampak nekako zmeraj ciljam na tiste najvišje ocene, to se pravi, ke grem na izpit, sem pač dobro pripravljen, oziroma če nisem, največkrat niti ne grem niti na izpit, ampak, na prvi stopnji se mi to sploh ni dogajalo, v bistvu sem vse izpite, naredil v prvo, to se pravi nobenega nisem padel. v bistvu sem nekako začel uživati v tem, da, da, da pač v tem, kar delam, no. mogoče se sliši majčkeno geekovsko oziroma, piflarsko, ampak, dejansko mi je dobro to, kar delam. torej, tako kot sem prej rekel, po enem letu pa pol nekje sem začel, delati v Islantimu. že prej sem v bistvu iskal že takoj po zaključku prvega letnika, sem iskal zaposlitev, pa me nekako niso hoteli vzeti, zaradi tega, ker sem imel še premalo izkušenj. v bistvu sem pisal tudi v to isto firmo v Islantim in pač ja, kot sem rekel, niso še takrat vzeli. ker naj bi iskali pač, študente višjega letnika, v bistvu sem takrat imel tudi en zelo tlo, tako, dosti sem bil razočaran po enem intervjuju, in sicer tukaj v Škofji Loki pač eno podjetje Kalmia, in so me tam spraševali neke take relativno osnovne stvari, ki bi jih zdaj pač seveda vedel, ampak takrat pa pač po po prvem letniku, faksa pač nekako še nisem imel teh osnov in, so me tako zelo, na neki, no, grši način zavrnili, kar mi je v bistvu bilo, na koncu se je izkazalo za ful dobro, ker, se mi zdi, da, da zdaj sem dejansko dobil službo v boljšem podjetju, kot prvo, kot drugo pa, tudi pač nekako sem zaradi tega se tudi več bolj trudil, bolj sem nekako, več časa sem vlagal, še več časa sem vlagal v to, da bom dejansko dosegel tiste njihove standarde, ke jih dosežejo. zdaj sem pa v bistvu, nekako na, na tem, na nekem, na nekem mejniku, kjer v bistvu spet menjam nekako malo, to stroko, nisem več, v bistvu jaz trenutno delam kot razvijalec, aplikacij, ampak zdaj sem začel študirati podatkovne vede. to je pa v bistvu neka, neka veda o oziroma to so vede, o, skupka neke umetne inteligence, skupka umetne inteligence in statistike, računalništva, samo pač programiranja. in v bistvu v samem temelju tudi interpretacija podatkov. to se pravi, zdaj se bolj osredotočam na to, kako neke podatke, predprocesirati, da, da bom, da dobiš neke želene rezultate. Primer, recimo trenutno delam na enem projektu za podjetje Seltra. to je v bistvu ena izmed top IT-podjetij v Sloveniji, in oni so recimo naši, se pravi, sponzorji našega programa. In so nam pač dali projekt, da, meni pa pač še še dvema mojima, torej, moji ekipi, mojima sodelavcema v ekipi, in v bistvu delamo, skušamo predvideti vpliv koronavirusa na, na, to se pravi, oglaševalsko podjetje, torej zaenkrat dejansko nimamo nekih, ful hudih hudih rezultatov, ampak to je v bistvu v sklopu nekega tekmovanja, kjer ta podjetja, ke, ke nas sponzorirajo, ke sponzorirajo naš program, te, podatkovne vede, v bistvu tekmujemo, kdo bo naredil najboljše, kdo bo najboljše, predvidel ali pa kdo bo najboljši projekt naredil s temi podatki, ke so jim dani, recimo pač mi, kot sem rekel, delamo, to analizo, vpliva koronavirusa na, na, na oglaševalska, oglaševalska podjetja, kot so, kot je Seltra, in oni so nam pač recimo dali, podatke o, to se pravi, letni razliki med, med prodajo, to se pravi, letni razliki v prodaji med lanskim in letošnjim letom. da v bistvu vidimo pač, kako je prodaja v bistvu upadla in pač videli smo recimo prodaja seveda pač upade, tam nekje konec, marca pa začetek aprila, pol pa pač spet raste, raste, raste in nekako pol pridemo do tega drugega koronavirus vala. kjer pa v bistvu sploh ne pade več toliko, ni več tak šok, ker pač smo vedeli, da bo, da bo, da bo spet pač isto, in smo že bili nekako pripravljeni, delni, to se pravi, ta, delniški trg ni toliko, na delniški trg to ni toliko vplivalo. in zaenkrat, to se pravi, ja, kot sem rekel, nimamo še nekih ful, pomembnih rezultatov, ampak smo pa recimo v našo raziskavo vključili na primer, to se pravi, delnice drugih podjetij. potem smo vključili, delnice samo teh Seltrinih, to je, to je to, torej to podjetje. Seltrinih, kupcev oziroma njihovih strank. pa potem, to se pravi, oglaševanje deluje tako, da v bistvu Seltra, nekim njihovim, strankam ponudi, da za njih oglašuje, njihov, njihove izdelke ali kakorkoli že, in to pač dela na nekih platformah, kot so Facebook, Instagram, Google, in tem se pač rečejo, tem, to so pač v bistvu, v bistvu ponudniki tega prostora in tudi to smo recimo vključili v našo, v bistvu cilj je nekako, da bi lahko predvideli neke te, nepredvidljive dogodke, kot so, kot je pač ta padec zaradi koronavirusa. in zato je bilo v bistvu potrebno ful, ful nekega premisleka, kaj bi zdaj pač mi tukaj sploh lahko uporabili, na koncu, na koncu smo prišli, da dejansko najboljše, deluje, da napovedujemo ta padec na podlagi tega, koliko recimo, ljudje iščejo neke simptome koronavirusa ali pa mogoče, če malo posplošimo, simptom, nekega nepredvidljivega dogodka oziroma, primer bi bil mogoče, ne vem, če bi gledali za tretjo svetovno vojno, bi lahko mogoče dobil podatke o tem, kolikokrat so pač različni ljudje po različnih kontinentih, iskali po Googlu, ne vem, keywords, sorry, za, za tretjo svetovno vojno ali pa vojno na splošno, oziroma vojsko, karkoli nekaj, nekaj v tem smislu. in na podlagi tega bi potem lahko predvideli oziroma, se predvideva, da pač je nekaj v tem smislu, se nekaj v tem smislu dogaja, ne. in, tako so v bistvu tudi nekaj let nazaj, se mi zdi, da, v, v Googlu delali neko raziskavo, da so, lahko sledili poteku gripe oziroma, kako se gripa širila po Združenih državah Amerike, na podlagi tega, kako so ljudje, po spletu iskali neke besedne zveze. torej moj cilj v prihodnosti je v bistvu, da bi imel svoje podjetje. nekako najboljše bi bilo, da bi, da bi dejansko delal nekaj družbeno koristnega, kar je v bistvu zelo težko, se mi zdi, da sploh v moji stroki, ker pač, veliko nekega denarja se vrti v tej stroki, ampak veliko nekega denarja se vrti v, v, v krogih oglaševanja pa teh stvari. ampak ja, torej cilj je, da bi pač imel svojo svoje podjetje in da bi pač to bilo nekako koristno za družbo. nimam interesa ostati v trenutni firmi, zaradi tega, ker, mi ne nudijo v bistvu napredovanja na področju podatkovnih ved. torej, torej želim si v bistvu iti v neko drugo firmo, na drugi strani pa še zmeraj, ne bom še takoj začel s svojim podjetjem, to se pravi, bi rad šel še v eno drugo firmo, potem pa pač, naslednji korak bi bil pa to, ja, torej svoje podjetje.